und hier werden einige Verbesserungen gemacht, die die Bürger auch ermuntern, solche Anfragen an das Parlament zu stellen. Ich finde es auch richtig, dass über die Zulässigkeit einer Petition nicht der Vorsitzende eines Ausschusses entscheidet.

Sie ist eigentlich ein europäisches Volksbegehren, ein Recht anderer Art. Sie richtet sich auch nicht an das Parlament, sondern an die Kommission, und wir sollten das nicht vermischen. Darauf haben die Vertreter der Zivilgesellschaft viel Wert gelegt.